Ce n'est pas la brochure de préparation de Doha du groupe des Verts mais c'est comme vous le savez le rapport de la Banque mondiale, qui ajoute que la lutte contre le réchauffement climatique est une opportunité économique.

2015. Nous devons, évidemment, éviter ce qui avait conduit à l'échec de Copenhague tenter d'avoir un accord la veille de la fin de Copenhague et ne pas suffisamment le préparer en amont.

Mais puisqu'il semble que tous les conservatismes priment sur l'urgence et sur la nouvelle économie, notamment, cette nouvelle économie décarbonée, il faut aussi que l'Union européenne montre l'exemple.

Nous connaissons votre ambition, Madame la Commissaire. Il faut aller à Doha avec ambition et il faut continuer d'essayer de convaincre vos collègues, au sein de la Commission, comme nous au Parlement européen, pour que l'Europe reste un leader.